C'est bien l'abus d'alcool qu'il faut dénoncer et non la consommation en tant que telle. J'ai d'ailleurs déposé des amendements dans ce sens.

Il me paraît déraisonnable de vouloir prévoir un étiquetage nutritionnel pour le vin.